Das war Ihr Vorschlag.

Herr Borrelli hat eben gesagt, er schließt sich den Vorschlägen der Sozialisten und der Grünen an.

Deshalb muss man versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen.

Dann kann ich darüber abstimmen lassen.